Cer în același timp guvernului azer să respecte dreptul la exprimare liberă al oricărui cetățean și să renunțe imediat la acuzațiile împotriva celor doi tineri, acuzații bazate pe fabricarea unor probe, așa cum a spus dna Lunacek mai devreme. Este urgent, cred, ca lucrul acesta să se întâmple, pentru că situația libertății presei în această țară s a deteriorat grav, așa cum o arată și ultimele rapoarte ale Consiliului Europei și OSCE. Cred că este urgent, de asemenea, ca guvernul azer să facă acest lucru, pentru că trebuie să respecte angajamentele care decurg atât din politica europeană de vecinătate, cât și din parteneriatul estic. Închei prin a spune că am fost, la rândul meu, șocat de maniera în care s a procedat astăzi în privința doamnei Haidar, cu atât mai mult cu cât suferința pe care o încearcă domnia sa putea să fie depășită printr o bună colaborare a autorităților marocane și ale celor spaniole.